Der Anschlag auf die Schule in Peschawar war sicherlich einer der schlimmsten Anschläge, die in Pakistan je verübt wurden 145 Menschen sind zu Tode gekommen. Es war aber nicht der einzige Anschlag auf Schulen, und es war auch nicht der einzige Anschlag auf Kinder. Allein im letzten Jahr gab es in Pakistan zwölf Anschläge auf Schulen von 372 Anschlägen insgesamt. Ich erinnere an den feigen Anschlag auf die Friedensnobelpreisträgerin Malala im Oktober 2012, die für ihr Engagement für Bildung auch mit dem Sacharow Preis des Europäischen Parlaments ausgezeichnet wurde. Die pakistanische Regierung hat mit voller Härte auf diesen Anschlag reagiert, hat das Moratorium der Todesstrafe ausgesetzt, eine Maßnahme, die im hier vorliegenden Entschließungsantrag ausschließlich abgelehnt wird. Auch Europa ist vom Terror betroffen. Ich erinnere an den Anschlag von Paris in der letzten Woche.

Europa muss entschlossen gegen den Terror vorgehen die ganze Welt muss entschlossen gegen den Terror vorgehen.